Ez ma az Európai Unió egyik legsúlyosabb emberi jogi problémája. Én megértem lett barátaink összes történelmi sérelmét, hiszen szörnyű asszimilációnak voltak a szovjet sztálini időszakban kitéve.

Azt ajánlom lett barátainknak, hogy kövessék Finnország példáját, amelyet Svédország évszázadokon át keresztül elnyomott, és Finnország mégsem torolta meg a svédajkú finneken. Nem lehet több százezer embert sem elűzni, sem asszimilálni, meg kell adni nekik az uniós jogokat. És rendkívül szomorú vagyok Barrot biztos úr szavai miatt, mert ahelyett, hogy az Unió világos jelzést adna, hogy ez a helyzet tarthatatlan, az Unió alapértékeivel ellentétes, Barrot úr széttárja a karját és azt mondja, hogy az Unió nem tud semmit tenni.

Meg kell találni a történelmi kompromisszumot a lett többség és az orosz kisebbség között!